Die große Mehrheit in diesem Haus ist grundsätzlich gegen die Todesstrafe, schon deswegen verlangen wir die Aufhebung dieser Urteile. Aber das Regime gibt leider Anlass, starke Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens zu haben. Die Professionalität des Terroranschlags in der Minsker U Bahn deutet zudem auch eher darauf hin, dass Profis dort am Werk waren und den Anschlag verübt haben, und solche Profis findet man in Belarus eher beim Geheimdienst als in der breiten Bevölkerung.